Hvala za besedo. Spoštovani gospod minister! Zakon o nadzoru državne meje določa upravičence in postopek določanja nadomestila za oteženo redno rabo zemljišča zaradi upravljanja nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. V skladu z osmim a členom upravičenci lahko zahtevajo nadomestilo do enaintridesetega marca tekočega leta za preteklo leto. Če je za opravljanje nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba teh zemljišč in zato oteženo njihovo redno raba traja in otežena njihova redna raba, traja več kot štiriindvajset mesecev, se lastninska pravica na teh zemljiščih začasno obremeni z ustanovitvijo služnosti v korist javnosti. V tem primeru je Ministrstvo za notranje zadeve dolžno v roku šestih mesecev po sprejetju sklepa vlade, začeti postopek za ustanovitev te služnosti. Izpostavljam primere v praksi, ko pristojno Ministrstvo za notranje zadeve zamuja s postopki ustanavljanja omenjene služnosti v javno korist. Med tem časom, po preteku dveh let in do ustanovitve služnosti, pa upravičenci ne dobijo niti nadomestila za oteženo rabo zemljišča, ki ga lahko v skladu z zakonom dobijo najdlje dve leti, niti odškodnine iz naslova ustanovitve služnosti v javno korist. Upravne enote naj bi nove vloge upravičencev do izplačila nadomestila po preteku roka dveh let zavrgle. Tako deluje tudi program na upravnih enotaj, enotah, saj po tem roku vloge ni mogoče v program niti vnesti. Tako tako niso v celoti odobrene nekatere vloge še za leto dva tisoč sedemnajst, za postavljeno v raju v letu dva tisoč petnajst, kar je nesprejemljivo. Gre za očitno zavlačevanje postopkov na račun državljanov, ki jim zakon daje pravico do nadomestila oziroma odškodnine. Zanima me, spoštovani gospod minister, kaj boste naredili, da ti upravičenci ne bodo prikrajšani zaradi počasnih postopkov ustanavljanja služnosti v javno korist. Morda razmišljate o podaljšanju dvoletnega roka upravičencev do prejema na omenjenega nadomestila? Hvala za vaš odgovor.